Pred državni zbor na naslednji seji opravi razpravo odgovorov. Izvolite. Ja, hvala za besedo še enkrat. Zdaj, gospod minister, nikoli nisem govoril o mediju kot takem, ampak govorim o konkretnem projektu Nova štiriindvajset, ki je bil prijavljen na razpis Ministrstva za kulturo. Projekt se imenuje Novice iz Slovenije. Prej sem vam že bral, nekatere naslove teh novic. Recimo: Za širjenje protimigrantske multikulti propagande med mladimi v Sloveniji se ni bati. Prva novica. Druga novica , ta ga pa nese, je članek o pijani voznici . Potem, imamo, članek, včeraj je bil prvi članek, kjer tej sodnici, ki so jo pretepli v Mariboru, ima zlome lobanje in obraznih kosti in tako naprej, podtikajo ljubimca in tračarijo, da jo je pretepel mož in tako naprej. To sem vas spraševal. To je pač projekt, ki ste ga podprli. Mislim, to so njihove novice iz Slovenije. Zato sem vas spraševal, kje so tukaj noter utrjevanje pravne in socialne države kot merilo. Kje je tukaj noter zagotavljanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in obveščenosti, kar je merilo razpisa. Če je strokovna komisija, kot pravite, pač presodila, da to sodi v ta okvir, jaz mislim, da je treba to strokovno komisijo razrešiti. glede na to, da od ministra nisem dobil, zadovoljivih pojasnil, predlagam, da se o tem resno pogovorimo v državnem zboru, pač kako bomo postopali z državno podporo medijem, medijskim projektom, ki so eksplicitno sovražni, katerih glavna dejavnost je blatenje, obrekovanje, širjenje neresnic, polresnic, strahu in sovraštva, kot sta Nova štiriindvajset in Demokracija, in, kako bomo postopali glede tega. za konec bom pa dodal, da vse skupaj mi še najbolj smrdi po tem, da se jim odobrili financiranje samo zato, da bi imeli mir pred njimi ker, ko gledam tale razpored, praktično nobenega, rumenega medija niste podprli z izjemo Nove štiriindvajset in Demokracije. Ve se, pod katero stranko spadata, in ve se, s kakšnimi izgovori se včasih potem stranki pogleda skozi prste.